Voorzitter, in de zo belangrijke transitie naar een duurzame economie heeft natuurlijk de financiële sector de sleutel in handen. Want elke investering, hoe groot en klein ook, beïnvloedt de snelheid van die transitie positief en ook negatief. Om die reden is deze taxonomie zo belangrijk, want het bepaalt wanneer financiële producten ook echt duurzaam genoemd mogen worden.

Dat is in mijn ogen dweilen met de kraan open.

De Commissie, de Raad en zeker ook het conservatieve deel van dit Parlement moeten zich realiseren dat wij alleen Parijs kunnen halen, dat wij de doelen van een circulaire economie en al die andere duurzame doelstellingen die we onszelf zetten, alleen maar kunnen bereiken als wij de financiële sector weten te verduurzamen.